trasach. Pani Komisarz, jaką odpowiedzialność poniesie firma? Tysiące pasażerów dowiedziało się, że ich lot został odwołany, i nie wiemy, czy są oni świadomi swoich praw wynikających z rozporządzenia Rady, czy zostali poinformowani, że mogą domagać się rekompensat oraz czy wiedzą, że mogą skorzystać z lotów innych linii na koszt Ryanair. Bardzo ważna jest kwestia pracowników firmy.

Jak to możliwe, by kupić bilet za dwa i pół euro na połączenie między dwoma krajami Unii Europejskiej? Czy nie mieliśmy tu do czynienia z dumpingiem społecznym?

Jak to możliwe, że wielu z trzynastu tysięcy zatrudnionych pracowników jest samozatrudnionych, nie ma płatnych urlopów i nie otrzymuje świadczeń społecznych?